Nie mam zastrzeżeń do sprawozdania, do pracy wykonanej przez kolegę Langego, natomiast zwrócę uwagę na dwa elementy, które mnie niepokoją. Otóż cały czas coraz lepiej radzimy sobie z kryzysami, które miały miejsce, i potrafimy zastosować określone procedury, aby uprzedzić ewentualny kryzys, który znamy z przeszłości. Natomiast bardzo słabo funkcjonujemy, jeżeli chodzi o antycypowanie kryzysów z użyciem innych narzędzi, innych technik, innych sposobów. I muszę powiedzieć, że ochrona funduszy emerytalnych w tej materii powinna być przedmiotem naszej szczególnej troski i powinniśmy pamiętać także o tych pojedynczych sygnałach, które pojawiają się już w chwili obecnej, a nawet o przenoszeniu indywidualnymi decyzjami części zasobów emerytalnych, np.

Według mojej oceny musimy mieć więcej wyobraźni i szybciej wyprzedzać sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć.